Ik ben er van overtuigd dat de enige manier om dat te voorkomen is ervoor te zorgen dat mensen überhaupt niet in die gammele bootjes stappen. Dat betekent dus dat onze focus op de zuidkust van de Middellandse Zee moet liggen en dat we met de landen in de regio moeten samenwerken om grenzen te bewaken, om criminele smokkelaars aan te pakken en om vluchtelingen te beschermen en te bewaken. Daar sluiten de plannen die de Commissie hier vandaag presenteerde, ook mooi op aan.

En als ik terugkijk op de afgelopen jaren, dan moet ik toch constateren dat de oogst wat mager is.

Allereerst, in juni riep de Europese Raad op om voor het einde van 2016 tot meetbare resultaten te komen en de eerste migratie overeenkomsten gesloten te hebben.